Herr Präsident! Es scheint mir zwecklos zu sein, aber eine Einladung möchte ich an ihn aussprechen. Ich habe ihn noch nie in den Beratungen über Rio oder über andere große weltweite Konferenzen gesehen, aber immer hier im Plenum reden gehört. Ich möchte Sie wirklich bitten, Herr Kollege, kommen Sie doch einmal in den Ausschuss. Setzen Sie sich mit uns auseinander, offerieren Sie uns Ihre Angebote, und dann reden wir mit Ihnen weiter über die Wortmeldungen. Mit dem Wortbeitrag, den Sie gerade geliefert haben, kann man überhaupt nichts anfangen.